virðulegi forseti árið tvö þúsund og fimm voru tvö þúsund hundrað manns teknir af lífi í tuttugu og einu landi á sama ári voru fimm þúsund tvö hundruð manns hins vegar dæmdir til dauða í fimmtíu og þremur löndum þess má geta að nú er talið að um tuttugu þúsund manns í veröldinni allri bíði þess að verða teknir af lífi í kjölfar þess að hafa verið dæmdir til dauða það má geta þess að um níutíu og fjögur prósent af aftökunum fara fram í fjórum löndum kína íran landi arabíu og bandaríkjunum árið tvö þúsund og fimm eru opinberu tölurnar um aftökur í kína til dæmis sautján hundruð sjötíu en amnesty international halda því að að þær aftökur gætu í rauninni verið margfalt fleiri og reyndar allt að átta þúsund þetta er hörmuleg staða virðulegi forseti þar sem dauðarefsingar ættu að sjálfsögðu að heyra löngu liðinni og myrkri tíð villimennsku fortíðar þar sem misþyrmingar og óréttlæti viðgengust fyrir mörgum öldum síðan og er hrein tímaskekkja og í algerri andstöðu við réttarríkið að mínu mati umræðan um réttmæti dauðarefsinga hefur farið sem eldur um sinu um víða veröld eftir aftökuna á saddam hussein fyrir nokkru síðan sá viðbjóðslega atburður sem var að sjálfsögðu sjónvarpað út um allan heim og flaug inn á netið á leifturstundu vakti þessa umræðu upp til dæmis leggur ban kimon nýr framkvæmdastjóri sameinuðu þjóðanna það til að aðildarþjóðir sameinuðu þjóðanna beiti sér fyrir alþjóðlegu banni við dauðarefsingum að sjálfsögðu nota ég þetta tækifæri hér og óska eftir því að íslensk stjórnvöld leggi nýjum framkvæmdastjóra sameinuðu þjóðanna lið í að berjast fyrir þessu mesta mannréttindamáli okkar tíma sem er að setja alþjóðlegt bann við dauðarefsingum þær eru andstyggilegar og í hreinni andstöðu við nútímalegt réttarríki lýðræði og mannréttindi þá má geta þess að forsætisráðherra ítalíu sá sem fer fyrir vinstri stjórninni þar romano prodi hefur lagt til alþjóðlegt bann við dauðarefsingum og hann muni beita sér sérstaklega fyrir því að slíkt bann verði lagt að lokum áður en ég beini fyrirspurnum til hæstvirts ráðherra þá vitna ég í forustugrein morgunblaðsins frá því fyrr í haust þegar morgunblaðið segir með leyfi forseta íslensk stjórnvöld eiga að leggja sitt af mörkum í baráttunni fyrir því að dauðarefsingin verði einnig gerð útlæg annars staðar í heiminum og tek ég heils hugar undir það um leið og ég beini þeirri fyrirspurn til hæstvirts ráðherra hefur ráðherra beitt sér fyrir alþjóðlegu banni við dauðarefsingum er í undirbúningi að vinna slíku banni fylgis á alþjóðavísu hefur ráðuneytið lýst sig fylgjandi slíku banni